Vorrei che si rendesse conto che quelle sono prima di tutto persone che stanno perdendo il posto di lavoro per queste regole, che effettivamente sono sui trattati Lei ha parlato di libertà di stabilimento.